Signora Presidente, onorevoli colleghi, dopo due anni e mezzo di intense negoziazioni, l'Unione europea e il Vietnam, hanno raggiunto un accordo di principio per la firma del trattato di libero scambio. L'accordo permetterà di aumentare gli scambi commerciali con una delle economie più dinamiche dell'Asia un accordo che potrebbe rivelarsi utile, dunque, per entrambe le economie. Tuttavia, restano molte e forti preoccupazioni per le violazioni dei diritti umani nel Paese. Ventiquattro organizzazioni indipendenti, per la maggior parte della società civile vietnamita, alcune internazionali, hanno elaborato e diffuso un rapporto che richiama l'attenzione sulle violazioni dei diritti umani avvenuto in Vietnam nel 2014. Il documento include abusi sulla libertà di religione o di credo. Il Trattato conterrà una clausola vincolante in base al quale esso potrà essere sospeso in casi di gravi violazioni dei diritti umani.